E păcat că lucrurile stau așa. Nu vreau să spun prin asta că o problemă cum este laptele nu este o problemă importantă, dar o problemă cum este cea a drepturilor omului este extrem de importantă politic pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă mai spun, de asemenea, faptul că anul acesta, așa cum se știe, mai multe țări din Europa Centrală și Orientală aniversează 20 de ani de la căderea comunismului și ideea că în apropierea noastră o putere care a fost la originea acestor regimuri comuniste are asemenea manifestări de indiferență față de crime la adresa activiștilor pentru drepturile omului, este inacceptabilă. Cred că desprinderea de totalitarism trebuie să fie clar afirmată de fiecare dintre noi.